Nedávno jsme si připomněli smutné výročí tragické havárie v Černobylu. U této příležitosti jsem uspořádal kulatý stůl za účasti běloruských expertů, ale i představitelů občanské společnosti, kteří se s námi podělili o jejich zkušenosti z této katastrofy. Podle jejich ujištění probíhá výstavba nové elektrárny v souladu se všemi nejmodernějšími standardy a pod dohledem i nevládních organizací.

A nemohu nezmínit Ukrajinu, kde jaderná zařízení se nacházejí na hranici bojových linií. Naše názory se jistě v mnohém liší, avšak musíme vést diskusi o tom, jak co nejvíce eliminovat rizika nehod a zajistit energetickou i občanskou bezpečnost.